Paní předsedající, já jsem podpořil toto usnesení, myslím si, že je nutné s Gruzií stejně jako s dalšími spojenci v rámci Východního partnerství udržovat nadstandardní vztahy.

posílení ekonomických a jiných aspektů.

země, která leží v bezprostředním sousedství Ruska a je více méně Ruskem permanentně ohrožována, nachází v EU svého partnera a my tímto gestem na cestě říkáme, že nám na Gruzii záleží a že Gruzii za svého partnera považujeme.

Je to pro mě nutné, pokud nechceme, aby země v okolí Ruska postupně dále spadaly pod vliv této země.